G20 ist ja eigentlich die richtige Entwicklung.

Bisher haben wir dazu weitgehend Worte, aber keine klaren Beschlüsse Austrocknung der Steueroasen, Kontrolle der Hedgefonds, Ende der betrügerischen Finanzmarktprodukte. Darüber ist viel geredet worden. Wären die Europäer mit einer Beschlusslage nach London gegangen, wer hätte da eigentlich noch widerstehen können? Ich finde wie meine Kollegin Frau Lucas das gesagt hat es ist zum Verzweifeln, dass der Gipfel in London die Klimakrise und die Energieversorgungssicherheitskrise einfach vertagt hat.